Señora Presidenta, he escuchado con suma atención las palabras del señor López Aguilar y le quiero recordar que, en estos momentos, el Gobierno español, de su partido, está preparando la creación de un Consejo Estatal de Medios y una ley contra el trato desigual y contra la discriminación que representan una espada de Damocles sobre el posible adversario o político, o que pueden intervenir sobre contenidos de medios. Por tanto, señor López Aguilar, antes de criticar a los demás, y yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión sobre la ley húngara, piense usted que no es bueno tener dos varas de medir y juzgar con distinto rasero. Usted ha sido, no lo olvide, Ministro de Justicia.